()besedo. Ja, spoštovana ministrica, kot veste, smo mi na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti zelo natančno spremljali, kaj se dogaja s problematiko slepih in slabovidnih. Prav zaradi mojega pogovora s starši so se začele stvari tudi premikati naprej. Upam, da resnično v upam, da resnično, v smeri poprave krivic. zdaj, na Komisiji za človekove pravice sta takrat bila sprejeta tudi dva sklepa, in sicer , da nemudoma se prekine vse postopke izvršb v postopkih zoper starše, ampak tukaj vas moram opozoriti, da smo na komisijo, kljub temu še vedno prejemali obvestila zaskrbljenih staršev, ki so navajali, da se jim stroški postopkov v posameznih primerih še vedno nalagajo, pa čeprav je bil sprejet sklep. In sprejeli smo tudi sklep, da, vlada takoj oziroma najkasneje v roku štirih mesecev z dopolnitvijo potrebne in ustrezne zakonske ureditve popravi krivice, ki so bile povzročene v tem primeru. To pomeni, da bi štirinajstega junija morale, te poprave krivic bile že odpravljene. zdaj pa vidimo, da je zakon šele v javni razpravi, kot ste sami omenili. Zanima me, kdaj točno lahko starši pričakujejo popravo teh krivic, tako kot je bilo obljubljeno in tudi dogovorjeno? Najlepša hvala .